Panie przewodniczący!

Ten przykład bardzo wydatnie pokazuje, że potrzebna jest doskonała współpraca między państwami członkowskimi i instytucjami europejskimi, aby osiągnąć terminową transpozycję we wszystkich państwach członkowskich. Właśnie w tym kierunku idą wydane przez Komisję rekomendacje z czerwca tego roku dotyczące środków dla polepszenia funkcjonowania rynku wewnętrznego. Ja uważam, że w procesie implementacji należy pójść trochę dalej. Dlatego w sprawozdaniu dotyczącym tabeli wyników rynku wewnętrznego proponuję inicjatywę zorganizowania forum rynku wewnętrznego, które skupiałoby przedstawicieli instytucji europejskich, państw członkowskich oraz innych podmiotów zainteresowanych w celu bardziej jednoznacznego zobowiązania do transpozycji, w celu stosowania i egzekwowania prawodawstwa dotyczącego rynku wewnętrznego i tejże niezwykle ważnej dyrektywy. Chcę, aby forum rynku wewnętrznego stało się miejscem wymiany doświadczeń państw członkowskich i instytucji unijnych w zakresie transponowania. Chcę, żeby to forum zwróciło uwagę społeczeństwa na kwestie dotyczące rynku wewnętrznego.

W związku z problemami, o których przed chwilą słyszeliśmy, dotyczącymi transpozycji dyrektywy usługowej, chciałam zapytać, czy państwa członkowskie szukały współpracy z Komisją i czy można powiedzieć, że udało im się w procesie implementacji zastosować niektóre z rekomendacji Komisji? Czy Komisja poszukuje stale nowych rozwiązań, czy wykorzystuje wszystkie możliwości i środki, aby mobilizować i wspierać szczególnie te kraje, które mają problemy z transpozycją?